Señora presidenta, alta representante, la victoria de Morales —en tres ocasiones con el mismo censo que ahora— fue histórica por primera vez, un indígena llegaba a la presidencia de la República. En los primeros años, consiguió éxitos indudables que no voy a negar pero después sucumbió al afrodisíaco del poder. Convocó un referéndum para poder perpetuarse en la presidencia, lo perdió y se presentó eso se llama autoritarismo falseó los resultados eso, en español, se llama pucherazo obligó a las autoridades electorales controladas por él a blanquearlos eso se llama apropiación indebida no convocó una segunda vuelta, que es lo que tenía que haber hecho eso se llama desobediencia a la Constitución